Ich stimme all jenen zu, die gesagt haben, wir müssen den Blick über die Nothilfe hinaus auf strukturelle Entwicklungen richten. Es ist offensichtlich, dass Herr Berman recht hat. Wir haben in der Europäischen Union keine kohärente Vision, wie wir mit funktionsunfähigen Staaten umgehen, wie wir ihnen wirklich helfen. Dabei ist es offensichtlich, dass die Widerstandsfähigkeit dieser Gesellschaften gerade durch diese Regierungsschwäche, durch die Unfähigkeit, diese Probleme zu managen,

Der Mangel an Frieden, der Mangel an Sicherheit in Ostafrika ist eine zentrale Ursache dafür, dass diese Hungersnot so dramatische Ausmaße annimmt. Ich glaube, das ist ein Fehler im bisherigen Ansatz, dass viel zu sehr auf den Zentralismus einer Übergangsregierung, die gar nichts regiert, gesetzt wird.